Držim i duboko vjerujem kako svi građani moraju biti jednaki pred zakonom i da moramo poštovati ljudska prava.

Prava jednih ne smiju ići na uštrb drugih i to je najjednostavnija i jedina ispravna formula koju valja slijediti. Moram iskazati žaljenje i razočaranje što se ova tema našla na dnevnom redu jer držim kako su zastupnici jasno i nedvosmisleno rekli što misle o njoj. Bojim se da određene političke snage ne mogu u potpunosti pojmiti demokraciju pa koriste i nasilne metode da svima nama nametnu svoja ideološka stajališta. Gospođo predsjednice, svi znamo da su potrebni muškarac i žena da se začne dijete. Onaj čas kada dođe vrijeme da žena može sama, bez pomoći muškarca, začeti to dijete, onda može sama i odlučivati o tom djetetu.